Face à la crise de confiance du politique, en général, des institutions européennes, en particulier, nous avons la responsabilité de redonner du sens et de l'intérêt à la désignation des parlementaires européens par nos concitoyens. C'est l'objet de ce rapport accroître la transparence, renforcer la dimension européenne et démocratique de cette élection. Aussi, nous invitons les partis politiques, notamment, à porter des programmes européens réels pendant leur campagne et à présenter leurs candidats à la Présidence de la Commission européenne le plus tôt possible.

Le futur Président de la Commission, en 2014, doit être issu de ce Parlement, soit du vote indirect de nos concitoyens. Il doit être élu sur la base d'un programme pour l'Europe, qu'il ou elle aura défendu et présenté lors de débats publics contradictoires, retransmis dans toute l'Europe.

Nous réintroduirons demain, dans le vote, notre exigence de strict respect de la parité hommes femmes lors de cette élection, mais aussi celui de l'organisation de primaires par tous les partis politiques européens en vue de la désignation de leur candidat à la Commission. Les écologistes européens ont fait ce choix et lanceront leurs primaires à l'automne de cette année. En 2014, une question se pose. Ce Parlement sera t il, à l'image du Conseil, un Parlement d'égoïsmes nationaux, ou l'expression d'une volonté de renouveau politique, d'une Europe plus proche de ses citoyens?

C'est un pas, un pas vers une Europe plus citoyenne, plus politique et plus démocratique.